rechazo El Gobierno español conduce su campaña anticatalana por unos caminos que pueden coincidir con el delito de odio, no solo por denunciar y encarcelar a dirigentes sociales de trayectoria limpia, pacífica, ejemplar, sino por anunciar que va a eliminar completamente la autonomía de Cataluña. El Gobierno puede estar en desacuerdo con el proyecto separatista, pero no puede, si es democrático, anular las decisiones de los ciudadanos catalanes que, democráticamente y por mayoría absoluta, han elegido a sus parlamentarios y a su Gobierno. Solo elimina la democracia quien se inspira en principios autoritarios y dictatoriales. Después de Franco, es la primera vez que ocurre en España.

¿Cómo es posible que la democrática Europa apruebe métodos autoritarios en España cuando los denuncia acertadamente en otros países? Soy diputado europeo y me avergüenza que mi Parlamento no se haya levantado aún decididamente frente a tanta indignidad.

¿Eso es lo que quiere Europa? Yo estoy trabajando por una Europa distinta